Man solle die Insel einigen ja, das wäre gut die Türkei rasch in die EU holen, und dadurch ergäben sich automatisch türkische Investitionen in Zypern. Tatsache ist, dass die ursprüngliche türkische Bevölkerung auf Zypern selber unter der dramatischen Zuwanderung ostanatolischer Landsleute leidet. Welche Konsequenz hätte nun eine türkische Intensivzuwanderung wohl für den griechischen Teil der Insel?

Und wie sich eine türkische Übernahme kulturpolitisch auswirkt, zeigen deutlich die fast zur Gänze zerstörten christlichen Kirchen und Friedhöfe im türkisch besetzten Teil von Zypern.

Offene, klare Worte, auch aus Fairness der Türkei gegenüber! Das heißt Abbruch der Beitrittsverhandlungen!